Domnule președinte, repet mulțumirile mele adresate colegilor pentru această colaborare foarte, foarte bună, doamnei președintă, pentru că a stat în permanență cu noi la negocieri. Doamnă comisar, trebuie să îmi exprim regretul privind declarația referitoare la Galileo nu era necesară, după părerea mea, pentru că rezolvasem subiectul în textul regulamentului. Sper ca această declarație să nu pună în umbră performanțele sistemului Galileo, care este un sistem extrem de important. Repet rugămintea mea aveți o responsabilitate foarte mare în ceea ce privește viitorul acestui regulament prin legislația secundară. Sunt foarte multe lucruri pe care puteți să le rezolvați prin această legislație, lucruri care sunt așteptate de industrie și sunt așteptate unele dintre ele foarte mult de pasageri, pentru că, până la urmă, pasagerul este cel mai important în această industrie și trebuie să avem foarte mare grijă de el. Commissioner, tomorrow we shall vote on EASA.